Pane předsedající, nedávno jsem se zúčastnil diskuse o energetické politice Evropské unie a Spojených států. Mohu konstatovat, že Američané jsou na tom mnohem lépe než Evropská unie, protože mají jasnou, promyšlenou a do taktických kroků dovedenou koncepci, která u nás chybí. Myslím si, že co je zapotřebí v naší Evropské unii nejvíc, je momentálně diverzifikace zdrojů.

Je to posilování interkonektivity a budování zásobníků. Myslím si, že to je cesta, která je zatím zanedbávaná.